Cette étape de détermination de votre mandat de négociation est cruciale pour pouvoir entrer activement dans la seconde phase de négociation d'un accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Ce n'est donc pas encore un point d'achèvement ce n'est que le début de la phase de négociation politique en vue d'un accord sur une politique agricole commune réformée, ambitieuse et pragmatique que nous serons je l'espère en mesure de trouver ensemble d'ici au mois de juin prochain. Il reste des points qui devront être clarifiés entre nous, la Commission, le Parlement et le Conseil, lors des trilogues qui, j'espère, suivront très bientôt. Toutefois, je pense que nous sommes d'accord sur les principes essentiels, ce qui permet d'envisager la prochaine phase des négociations entre les trois institutions dans de bonnes conditions.

Beaucoup d'entre vous se sont déjà fortement impliqués en faveur du plafonnement des aides directes ou du rééquilibrage des soutiens entre les États membres. Les notions d'agriculteurs actifs, de dégressivité des aides, de convergence interne des aides aux agriculteurs sont essentielles pour mieux cibler la dépense publique. C'est pour cela que je soutiens l'idée d'un objectif minimal absolu de convergence interne, comme cela a été fait pour la convergence externe.

Concernant cette question, la Commission a proposé une mesure obligatoire pour tous les États membres puisque nous avons besoin d'une approche européenne et non pas optionnelle au choix des États membres. Les petites et moyennes exploitations font partie de notre modèle alimentaire et de notre tissu économique. Un schéma simplifié pour les très petites exploitations est important, à la fois pour la simplification administrative en faveur des bénéficiaires et des administrations mais aussi en vue d'un soutien clair à cette catégorie d'exploitations.

Bien entendu, tout cela doit se faire dans le cadre d'une gestion la plus irréprochable possible du point de vue de la qualité de la dépense publique. Ces derniers mois, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ces sujets. Je soutiens notamment l'idée d'une suspension rapide des remboursements aux États membres quand de sérieux problèmes de gestion et de contrôle sont détectés et ne sont pas traités correctement. Le verdissement est un instrument de mise en valeur de la production des biens publics. Il reflète aussi la dimension économique de la fertilité du sol et de la biodiversité. C'est aussi un instrument de lutte contre le changement climatique. Cette évolution de la politique agricole commune est donc nécessaire, tant pour la bonne gestion des ressources naturelles que pour les agriculteurs et pour leur compétitivité économique, à moyen et à long terme, puisque cette compétitivité est également liée à la fertilité du sol et à la qualité de

Par contre, je suis d'accord avec le principe d'une équivalence entre certaines pratiques agroenvironnementales et les trois mesures de verdissement proposées sous trois conditions si les mesures alternatives sont aussi efficaces et plus pertinentes localement, si le système reste simple à appliquer et simple à contrôler et si tous les agriculteurs ou, en tous cas, toutes les surfaces agricoles de l'Union européenne sont impliqués. Afin que l'argent du contribuable soit utilisé de manière efficace, il me semble important que les mesures de verdissement soient la ligne de base pour les mesures agroenvironnementales du deuxième pilier et que 7 des zones d'intérêt écologique jouent aussi le rôle de stabilisateur des écosystèmes agricoles, synonyme de productivité et de compétitivité à long terme. J'ajoute que, pour concerner tous les agriculteurs, le verdissement doit intégrer un régime de sanctions crédible qui aille au delà de la perte

Nous avons proposé ici des mesures pour encourager les organisations de producteurs, les interprofessions mais aussi le circuit court de commercialisation à améliorer également la compétitivité des filières et la valeur ajoutée pour les agriculteurs. D'ailleurs, de ce point de vue, une clarification des règles de concurrence est nécessaire. Tout n'est pas envisageable ni souhaitable en la matière, nous le savons bien, vous et moi, mais je note en particulier une question sur laquelle nous devrons continuer à travailler, à savoir quelles dispositions faut il prévoir pour que le pic de crise soit géré, de plus en plus, de manière plus efficace, voire

public? De plus, nous devons garder des moyens d'action pour les situations de conjoncture défavorable. Les mesures de stockage privé et d'intervention publique doivent être complétées par la réserve de crise et les mesures d'urgence.

revenus. C'est dans ce contexte que s'intègre aussi la fin des quotas de

actuelle. Il s'agit d'ouvrir la voie à une nouvelle répartition des rôles entre les pouvoirs publics et les acteurs privés sur la question de la gestion des marchés, sans revenir à une gestion administrée, mais en adoptant une régulation des marchés flexible, efficace et pragmatique, en lien avec la réalité des marchés d'aujourd'hui. Pour finir, je souhaite revenir sur la question de la transparence du soutien financier apporté à travers la politique agricole commune. Cette transparence est le fondement de la confiance pour les contribuables. Nous devons informer les citoyens sur l'utilisation de l'argent communautaire si nous voulons que la politique agricole commune soit un véritable partenariat solide et durable entre l'Europe, le contribuable européen et l'agriculture. Je vous remercie pour le travail déjà accompli. Je serai attentif aux échanges que nous aurons aujourd'hui, avec l'objectif d'avancer de façon équilibrée dans trois directions soutenir une production agricole compétitive, une production agricole durable et une production agricole au service de l'emploi et du développement de nos territoires. J'espère vivement que le débat que nous aurons aujourd'hui pourra aboutir au vote d'un mandat de négociation pour le Parlement de façon que nous puissions entamer le plus vite possible les négociations entre le Conseil, le Parlement et la Commission, en soulignant encore une fois que ce que vous voterez demain n'est que le début du processus de négociation.